Hvala lepa za besedo. Jaz bi veliko rajši videl, da bi se da bi se ukvarjali, da bi upokojenci imeli večje plače, ne pa, da se vedno ukvarjamo z nekimi parcialnimi rešitvami, ampak vidim, da drugače, enostavno ne bo šlo, razen če ni prišel predlog iz, vladne strani. V Sloveniji se ocenjuje, da je žensk, ki živi, ki imajo prihodkov manj kot petsto evrov na mesec, več kot triinosemdeset, tisoč, tu se bo, pravi, prejemnikov pokojnin ali pa iz drugih javnih sredstev. In naš predlog govori o tem, da bi tem, ženskam omogočili boljše življenje s stotimi evri gospodinjskega, dodatka. Mogoče veste, veste, kaj pomeni sto evrov, Prepričan sem pa, da te, gospodinje oziroma te, mame, babice točno vejo, kaj je teh sto evrov in kako zelo bi jim to pomagalo preživeti mesec, verjetno si nihče izmed vas ne predstavlja, ker imamo veliko večje, plače. Stališče vlade je, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Spoštovana vlada, kaj pa je primerno za nadaljnjo obravnavo? Kdaj bomo v tej državi začeli skrbeti za tiste najšibkejše? Za tiste, ki prejemajo najmanj, dohodkov? Med drugim je koli kolegica Karla Urh izpostavila, da gre za populistični, ukrep. Kaj pa d, d, dvig, socialne pomoči? Kaj je pa to? Naj vas, med drugim spomnim, kaj je izjavil, predsednik vlade na enem, srečanju za tretje življenjsko obdobje, kjer je dejal: "Nikoli ne bomo pozabili na vas, ker ste dali veliko tej družbe, družbi, in in ker ker ji lahko veliko še daste. Računamo na vas." Žav, žav pa ti naši upokojenci ne morejo računati na nas. Med drugim je Marjan Šarec tudi dejal, da, da vas, n, "ne bomo obiskovali samo pred volitvami, temveč ves mandat". "Poslušali bomo vaše probleme." Jaz mislim, da je treba probleme reševati. Prav je, da poslušamo, ampak probleme je treba reševati. V življenju štejejo zgolj in samo dejanja. In eno izmed takih priložnosti imate ravno zdaj na mizi, da omogočimo boljše življenje ravno tistim, ki so v naši družbi najšibkejši. Hvala lepa.